En la mayoría de los países, las causas profundas de la movilización popular —desigualdad social, desempleo, falta de oportunidades, autoritarismo, represión, corrupción— siguen sin abordarse y, lo que es peor, la situación en algunos países se está deteriorando. Hay que reconocer que la respuesta de la Unión Europea a los desarrollos posteriores

Destaca la falta de visión y de ambición, así como el hecho de que algunos Estados miembros a menudo han priorizado intereses particulares y relaciones especiales por encima de una respuesta coordinada y coherente. Es necesario que la Unión Europea sitúe los derechos humanos y la democratización en el centro de su política hacia la región MENA, puesto que los Estados autoritarios son intrínsecamente frágiles y puesto que la estabilidad y la prosperidad en la región no pueden lograrse sin sistemas democráticos que aborden las desigualdades sociales y respeten los derechos humanos.